Les images de ces intempéries sont saisissantes et nous montrent la nécessité de mettre en place des mécanismes d'intervention plus efficaces pour faire face aux catastrophes naturelles et protéger notre patrimoine culturel.

Nous ne pouvons pas ignorer qu'à cause du réchauffement climatique, la température de l'eau de la Méditerranée a augmenté, ce qui accroît la fréquence et l'intensité des tempêtes. Face à ces événements, le patrimoine culturel est toujours plus exposé aux catastrophes d'origine naturelle. Il est nécessaire d'adopter des mesures appropriées pour réduire les risques de catastrophe. Ainsi, une vision intégrée du patrimoine culturel s'avère nécessaire afin d'évaluer les risques auxquels sont exposés les sites du patrimoine avant et après une catastrophe. Par ailleurs, la gestion intégrée des risques de catastrophe implique des stratégies d'atténuation et d'adaptation adéquates. Il faut, par exemple, mettre un frein à l'étalement urbain sans limite et à l'artificialisation des sols qui les rendent moins perméables. Pour conclure, il est encore possible de défendre nos régions et leur patrimoine culturel face au changement climatique, mais les gouvernements doivent fournir davantage de ressources pour protéger leurs citoyens et mettre en œuvre des plans de gestion stratégiques résilients aux inondations.